És itt hangsúlyozzák, a Bizottság alelnöke is, a sajtónyilatkozatokban is az szerepel, hogy globális feladatként kell ezt megoldani.

De mit tekintünk feladatnak? A nyilatkozat felsorolja az európai uniós anyagi terheket. De az kevés, hogy szolidáris alapon a globális partnerek ehhez hozzájárulnak. Itt felelősségről van szó! Kiemelten az Egyesült Államok felelősségéről, amelyik a nyugati demokrácia exportjának fegyveres próbálkozásával létrehozta azt az arab tavaszt, amelyik anarchiába döntötte ezt a régiót, és alapvetően hozzájárult ehhez a migránsáradathoz.